Pane předsedající, ta migrace z Afriky je trochu zastíněná migrací ze Sýrie, ale to neznamená, že je méně závažná, a proto je dobře, že Evropská unie investuje do bezpečnosti a stability v Africe. Protože potřebujeme prevenci, potřebujeme předcházet migračním tokům.

Potřebujeme také restrikci, a já jsem bohužel zase neslyšel z tohoto summitu nic o zesílené ochraně vnějších hranic Evropské unie. Myslím si, že to je nepřijatelné, Komise se tomu nevěnuje dostatečně, slyšíme tady paní kancléřku Merkelovou, jak neustále opakuje mantru o trvalých kvótách. Dokonce řekla, že si musíme vybrat mezi trvalým přerozdělováním a schengenským systémem.

Pokud Evropská unie a speciálně Evropská komise se nebude starat o ochranu vnějších hranic.